Señora presidenta, prestamos hoy nuestra voz a los más de doscientos millones de mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital femenina, porque es la más grave violación de los derechos humanos. Y no solo de uno, sino de varios el derecho a la seguridad, a la salud, a la integridad física, y el más importante de todos ellos, el derecho a la vida.

Me da igual si es algo cultural, pero ¿cómo unos padres pueden decirle a una niña que la van a mutilar y poner a sus cuatro hermanos de centinelas para que la vigilen? ¿Cómo la pueden golpear con un cable eléctrico y reducirla para que llegue la mutiladora y le quite el clítoris? El cuerpo de esta niña, Janeth, sobrevivió, pero su alma se quedó en el camino. En más de veintinueve países de África y Asia se sigue practicando. Y las leyes no se cumplen. Y no podemos decir que es algo lejano. Hay más de quinientas mil niñas que la han sufrido en suelo europeo. En mi país, España, dieciocho mil niñas están en riesgo de ser mutiladas. Por eso, hay que luchar con firmeza. Y no se trata solo de tolerancia cero, sino de impunidad cero. Para ello es muy importante la formación de policías, jueces, funcionarios de asilo, doctores, educadores...

la prevención, la educación y la sensibilización está la clave. Pero todo ello debe ir de la mano del Derecho penal. Las víctimas, en su mayoría menores, tienen derecho a vivir protegidas y el Estado debe velar por ellas. No es un problema local, señorías, es un problema mundial, y por ello necesitamos estar todos a bordo para evitar que millones de niñas sigan perdiendo a diario no solo su dignidad, sino también la vida.